Parlament Ukrainy zatwierdził porozumienie w sprawie liberalizacji procesu wizowego w relacjach z Unią.

Umowa ta bowiem znacząco rozszerza kategorie obywateli kwalifikujących się do uproszczonej rejestracji wiz, w szczególności w przypadku podróży biznesowych, naukowych oraz odwiedzin bliskich. Naszym celem powinno być jak najszybsze uregulowanie ruchu bezwizowego z Ukrainą, ponieważ umocni to więzy łączące Kijów z rodziną narodów europejskich. W dotychczasowym okresie funkcjonowania porozumienia odrzucono jedynie 3 wniosków, co wyraźnie pokazuje, że społeczeństwo ukraińskie nie tylko nie stanowi żadnego zagrożenia dla krajów członkowskich, ale wręcz przyczynia się do rozwoju wzajemnych kontaktów handlowych, wymiany informacji czy transferu wiedzy. Procesu znoszenia wiz dla obywateli Ukrainy podróżujących do krajów Wspólnoty nie należy uzależniać od wzajemnego klimatu politycznego. Cieszę się, że proponowane zmiany ułatwią podróżowanie przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, dziennikarzom oraz studentom. Warte odnotowania jest także zniesienie opłat w przypadku wniosków pilnych, oraz zwolnienie z obowiązku wizowego w przypadku krótkoterminowych wizyt na podstawie paszportów biometrycznych.